Monsieur le Président, Monsieur le Président, d'abord je voudrais rebondir sur votre remarque sur Haïti. Je me rappelle qu'en 2006, un commissaire européen s'appelant Michel Barnier avait proposé la création d'une force européenne de protection sociale, qui devait s'appeler EuropeAid.

Monsieur le Président, reprenez la proposition de Michel Barnier.

Maintenant je voudrais revenir sur ce que vous avez développé pour le futur de l'Europe.

Parce qu'une des raisons des crises, de la crise écologique car nous n'avons pas une crise, mais des crises c'est une croissance de la production qui a été en même temps destructrice.

Ça, c'est déjà une réflexion.

Un des piliers de la lutte contre la dépendance énergétique, ce sont les économies d'énergie. Nous devons, en Europe, développer un grand pacte, un investissement européen d'économies d'énergie. L'habitat, c'est de l'économie d'énergie, c'est un investissement en milliards, et c'est créer en même temps des postes de travail. Donc, n'oubliez pas, le renouvelable, oui, mais le renouvelable avec les économies d'énergie.

Très bien! Mais il y a autre chose. La mobilité, ce n'est pas seulement la voiture. Il y a un grand projet qui peut être développé en Europe. Vous aviez Airbus, vous avez les TGV. Pourquoi ne faites vous pas un grand projet européen des tramways? Dans toute l'Europe, il y a un besoin de rénovation, de modernisation des tramways, en Europe centrale, dans le sud, en Amérique latine, partout. C'est un gisement de travail et une partie de l'industrie automobile que vous ne pourrez pas sauver. Vous arriverez à lui donner une autre fonction de mobilité. Un projet européen des tramways est une solution aussi aux problèmes climatiques liés à la circulation.

D'accord! Mais le problème du processus de Bologne, c'est qu'il a été détourné de son intention primaire. Au lieu de mettre l'enseignement supérieur en Europe à égalité, on a scolarisé l'enseignement supérieur en Europe, on a fait des universités des lieux non plus de recherche et de réflexion, mais simplement des lieux scolaires. On a fait des curriculums que les étudiants aujourd'hui ne peuvent pas suivre. Donc, si vous voulez poursuivre le processus de Bologne, il faut d'abord revenir en arrière et remettre en question tous les curriculums qui eux sont liés au processus de Bologne et la réponse à cela, vous la voyez dans les rues des villes universitaires de toute l'Europe, où les étudiants

Un pacte social européen et un pacte social et écologique. Mettez les entreprises, mettez les syndicats et mettez les grandes associations environnementales autour d'une table. La protection sociale ne fonctionnera qu'avec la protection écologique. C'est cela la nouveauté, et d'ailleurs, Messieurs de droite, cela a été une des bonnes idées de

Je crois qu'il est temps de faire un Bruxelles de l'environnement où on mette tous les partenaires sociaux et les grands représentants des organisations environnementales autour d'une table. Si vous allez dans cette direction, nous sommes d'accord et l'Europe est la solution et les instruments, nous devons les développer ensemble.